frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til æskulýðslaga en frumvarp þetta var lagt fyrir á síðasta þingi en það hlaut ekki afgreiðslu og ég legg það því fram að nýju með einni breytingu sem ég kem síðar að hvað varðar starfsskilyrði í æskulýðsstarfi en það snertir

aðdragandi frumvarpsins er sá að á haustmánuðum árið tvö þúsund og þrjú ákvað þáverandi menntamálaráðherra tómas ingi olrich að setja á fót nefnd til að semja drög að nýrri löggjöf um æskulýðsmál í nefndina voru skipuð ásta möller hjúkrunarfræðingur formaður erlendur kristjánsson deildarstjóri karitas h gunnarsdóttir skrifstofustjóri ólafur jóhannsson sóknarprestur og stefán e bjarkason framkvæmdastjóri í erindisbréfi nefndarinnar er tekið fram að nefndin hafi meðal annars til hliðsjónar við vinnu sína skýrslu og tillögur nefndar er vann árið tvö þúsund og þrjú úttekt á stöðu félags og tómstundamála ungs fólks á íslandi fyrir menntamálaráðuneytið nefndin skilaði menntamálaráðherra frumvarpsdrögum í febrúar tvö þúsund og fimm frumvarp þetta byggist að meginstefnu til á tillögum nefndarinnar og felur í sér heildarendurskoðun á gildandi löggjöf um æskulýðsmál frá árinu nítján hundruð sjötíu virðulegi forseti helstu atriði frumvarpsins er þessi í fyrsta lagi er skipulag æskulýðsmála er sett fram með skýrari hætti í frumvarpi þessu en gert er í gildandi lögum um æskulýðsmál eins og áður fer menntamálaráðherra með yfirstjórn æskulýðsmála hann skipar æskulýðsráð og úthlutar úr æskulýðssjóði að fengnum tillögum stjórnar sjóðsins þá er lagt til það nýmæli að ráðherra stuðli að því að fram fari æskulýðsrannsóknir en sú skylda hvíldi áður á æskulýðsráði í öðru lagi er lagt til með frumvarpinu að lögfestur verði sá megintilgangur þess að styðja börn og ungmenni til þátttöku í æskulýðsstarfi þá er kveðið á um að í öllu starfi með þeim skuli velferð þeirra höfð að leiðarljósi og þau hvött til frumkvæðis og virkrar þátttöku í skipulögðu æskulýðsstarfi skuli hafa í huga félags forvarna uppeldis og menntunarlegt gildi þess sem miði að því að auka mannauð og lýðræðisvitund þátttakenda þá er einnig lagt til að lögfest verði ákvæði um starfsskilyrði í æskulýðsstarfi samanber tíundu greinar frumvarpsins þar sem meðal annars er kveðið nánar á um hæfisskilyrði þeirra sem starfa með börnum og ungmennum frú forseti gerð hefur verið sú breyting á frumvarpinu frá síðasta þingi að í stað þess að öll brot gegn lögum um ávana og fíkniefni leiði til þess að viðkomandi teljist ekki hæfur til að sinna æskulýðsstarfi er nú lagt til að óheimilt verði að ráða til starfa hjá aðilum sem önnur grein frumvarpsins tekur til og sinna börnum og ungmennum undir átján ára aldri í æskulýðsstarfi einstaklinga sem hlotið hafa refsidóm vegna brota á ákvæðum laga um ávana og fíkniefni á síðastliðnum fimm árum þetta er breyting ólíkt því sem gildir um þá sem brotið hafa gegn tuttugasta og öðrum kafla almennra hegningarlaga sem fjallar um kynferðisbrot þykir ekki ástæða til að útiloka þá sem brotið hafa gegn lögum um ávana og fíkniefni alfarið frá ráðningu í þau störf sem lög þessi taka til heldur takmarka ákvæðið við brot á síðastliðnum fimm árum er þá miðað við þá sem snúið hafa af braut ávana og fíkniefna vísa ég nánar til ítarlegrar umfjöllunar í athugasemdum frumvarpsins við greinina í þriðja lagi er með frumvarpinu lögð til nokkur breyting á hlutverki æskulýðsráðs frá gildandi lögum þannig er meiri áhersla nú lögð á stefnumarkandi og ráðgefandi hlutverk þess gagnvart málaflokknum og starfsemi þess afmörkuð betur en áður í stað þess að ráðið skipuleggi og samræmi opinberan stuðning við æskulýðsstarf í landinu verður það nú stjórnvöldum til ráðgjafar í æskulýðsmálum og geri tillögur um áherslur og stefnumótun í málaflokknum

þátt í erlendu samstarfi í æskulýðsmálum eftir nánari ákvörðun menntamálaráðherra að lokum er lagt til að ráðið stuðli áfram að þjálfun og menntun forustufólks leiðbeinenda og sjálfboðaliða og sinni öðrum þeim verkefnum sem menntamálaráðherra kann að fela því í fjórða lagi er lagt til að lögfest verði ákvæði um æskulýðssjóð en hann starfar nú samkvæmt reglum númer hundrað og þrettán tvö þúsund og fjögur sem ekki hafa lagastoð virðulegi forseti ég hef farið hér yfir meginefni frumvarpsins ég bendi háttvirtum þingmönnum á ítarlega umfjöllun í frumvarpinu sjálfu um einstakar greinar þess og ítarlegan inngang um þróun æskulýðsmála hér á landi og erlendis að lokum legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar menntamálanefndar að lokinni þessari umræðu